Hvala za besedo, podpredsednik. Kolegice in kolegi! Zdaj sklep, da gre to priporočilo naprej, je bil sprejet s strani petih poslancev. Poslanka, Monika, Gregorčič iz SMC je bila takrat vzdržana. Danes bo zaradi, navodila stranke verjetno glasovala proti. proti pa so že takrat glasovali poslanci SD-ja, LMŠ-ja in pa Desusa. In da boste danes to priporočilo, zavrnili, sem jaz že takrat vedel, ker se enostavno, ne strinjate s tem, kar je napisano. Poglejmo. Negativni demografski trendi, zdaj to vas očitno ne moti v smislu, da to dejansko obstaja. V zadnjih desetih letih se je povprečna starost dvignila za dve leti. Zdaj verjetno to v desetih, dvajsetih letih, tridesetih, če bo šlo tako naprej, ne bo neki eklatanten problem. Dlje od lastnega nosa pa tako ali tako ne vidite. Verjetno pa računate, da bodo potem, avtohtona ljudstva v Evropi tako ali tako nadomestili Arabci. Ne strinjate se tudi z drugo točko, to je povečanje nezakonitih migracij. Zakaj? Ja, ker jih ravno vi povečujete, in zato je logično, da tega ne morete sprejeti. Potem točka neuspešna integracija pri zakonitih migracijah, ravno tako ne morete podpreti, ker veste, da asimilirati si ne želijo, integracija je neuspešna, zagovarjate pa neki multikulturalizem, kar pa z integracijo nima nič skupnega. Potem se ne strinjate tudi s terorizmom v povezavi s širjenjem radikalnega islama, ker če bi to podprli, bi si pljunili v lastno skledo. S tem bi pač priznali, da ste sokrivi za teroristične napade po Evropi, ko ste petsto tisoč ilegalnih migrantov spustili čez mejo in tudi med njimi so bili ti, ki so izvajali teroristične napade. Prav tako se ne strinjate s pogostejšimi kibernetskimi napadi, ker s tem bi priznali pač, da je Slovenija gola in bosa na tem področju, ampak to bomo tako ali tako videli v poročilu, ki ga bomo dobili. Prav tako se ne strinjate, da imamo resne težave pri vzpostavljanju vladavine prava, ker ravno zaradi tega ste vi lahko na oblasti. Če ne bi imeli resnih težav pri vzpostavljanju vladavine prava, vi ne bi že leta in leta vladali. Prav tako se ne strinjate, da imamo prisotno omejevanje svobode govora, kar je logično, ker ste vi tisti, ki to svobodo govora omejujete, jo želite omejevati in - kakor kaže - jo tudi boste. Nespoštljiv odnos do institucij in simbolov Republike Slovenije. Tudi za to ne morete glasovati, ker ravno vi to počnete, s tem, ko se izbirate pod simboli totalitarnega režima in rajate z zastavami, ki so samostojno Slovenijo leta enaindevetdeset napadle. Prav tako se vam ne zdi smiselno, ne zdi problematično, da imamo širjenje delovanja organiziranih kriminalnih skupin in njihove naveze na posameznike ter skupine znotraj državnih inštitucij in nevladnih organizacij, ker ravno ta pomoč vam, današnjim koalicijskim strankam, vam zopet pride prav in vam omogoča, da sploh ste lahko sestavili vlado in ste na oblasti. Edina stvar, ki bi jo pa mogoče, imam vsaj tak, občutek, podprli, je pa stopnjevanje konfliktov na zahodnem Balkanu, ker tukaj si pa res ne morete zatiskati oči, da tega ni. Skratka, zaradi vsega tega vi pod nobenim pogojem ne bi podprli, nobene dobronamernosti ni bilo, ker sicer bi vse to, kar vas je motilo, vložili amandmaje in to priporočilo zamandmirali. Želite pa nekaj drugega, Želite pa dati pooblastila Sovi, da vas bo branila ne pred zunanjimi, ampak pred notranjimi sovražniki, pred tistimi, ki ne obkrožijo vaših strank na parlamentarnih, lokalnih, evropskih volitvah. In zdaj poglejte, komu bi vi radi dali pooblastila, da bodo vohunili za lastnimi državljani, jim vdirali v stanovanja, nameščali kamere in tako naprej. pokazal bom slike, ki niso lažne. Pojdite na Google, vpišite "Sova na pikniku", verjetno se spomnite tiste afere iz leta dva tisoč enajst. Takole sta oblečena pripadnika Sove na pikniku, evo, takole ena od uslužbenk mrtvo pijana leži na tleh, ta druga, zopet dve, ena mrtvo pijana leži na tleh, druga vsaj skuša vstati, Skratka, vpišite "Sova na pikniku" in videli boste, kaj je takrat tam bilo, in tem ljudem vi želite pooblastila, da bodo vohunili za lastnimi državljani, norcem in pa pijanduram, in očitno želite novo zakonodajo sprejemati pod tistim starim geslom,